Paní předsedající, já jsem velmi pozorně poslouchal zástupce Rady a musím konstatovat, paní ministryně, že Vaše odpověď byla naprosto nedostatečná, řekl bych úplně šokující a absolutně ji odmítám. Byla to v zásadě pouze výmluva. Byla to pouze výmluva, kdy v situaci, kdy je zde návrh směrnice, který ve veřejném zájmu má být přijat a který, jak jste sama řekla, pomůže v boji proti daňovým podvodům, tak Rada dělá vše pro to, aby ze zástupných důvodů tato směrnice nebyla přijata.

Nezlobte se na mě, ale argumentovat sporem o právní základ je pouze výmluva, snaha zablokovat projednání této materie a její přijetí. Bylo by mnohem čestnější, kdyby ty země, které nechtějí přijmout tuto směrnici, jasně deklarovaly, že s ní politicky nesouhlasí, že nechtějí, aby informace u velkých nadnárodních firem, co se týká jejich daňových povinností a odvodů, byly zveřejňovány a voliči a občané EU by si mohli udělat jasno. I já přiznám se paní ministryně, neumím svým voličům v České republice vysvětlit, co je spor o daňový základ a proč takto důležité informace, které mají sloužit k boji proti daňovým podvodům, některé státy v Radě odmítají. Je to opravdu podle mě velmi citlivé téma a prosím, bylo by fér, aby ty státy, které nechtějí tyto informace zveřejňovat, to jasně řekly a nevymlouvaly se na zástupné právní problémy.